árna pál árnason en staðreyndin er sú að það er ráðherra sem ákvarðar að viðkomandi hættir eftir að viðkomandi hefur náð miklum árangri í starfinu búinn að lækka útgjöld stofnunarinnar um fjögur hundruð milljónir úr einum komma tvö milljarði í átta hundruð milljónir og það var sagt upp um fimmtíu starfsmönnum og þetta fór allt frekar vel fram þetta eru mjög viðkvæmar aðgerðir það kemur fram hér virðulegi forseti að í fréttatilkynningu utanríkisráðuneytisins og ég vitna nú hefst tilvitnun hann skilaði þeirri umbreytingu af sér með miklum sóma og náði verulegri hagræðingu í rekstrinum svo kemur hér fyrir neðan að honum eru þökkuð góð störf og það kemur fram í fréttatilkynningu svo viðkomandi starfsmanns ég vitna í hana tilvitnun hefst ráðuneytinu var því ekki aðeins kunnugt um starfslok mín heldur voru þau ákvörðun ráðherrans og á þeim tíma sem ráðherrann óskaði og tilkynnt bæði honum og ráðuneytisstjóra skriflega með tölvupósti tilvitnun lýkur þannig að þetta er ákvörðun ráðherra

og ég get alveg bætt við listann af því að það er alltaf viðkvæmt þegar þingmenn fara í önnur störf

sem hafa verið ráðnir inn í utanríkisþjónustuna

best að nefna nokkra samfylkingartengda jón baldvin hannibalsson ég get nefnt hér guðmund árna stefánsson ég get nefnt hér sighvat björgvinsson þetta eru menn sem hafa staðið sig vel afar vel þannig að ég hlýt að draga þetta fram að nú hefur núverandi ríkisstjórn ýtt tveimur framsóknarmönnum út alfreð þorsteinssyni og ólafi erni haraldssyni ég tek það sérstaklega